frú forseti nú mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt þetta frumvarp varðar aðallega fyrirkomulag skattlagningar svonefndrar rafrænnar þjónustu ýmsa eftirlitsþætti og fleira í þeim dúr það hefur legið fyrir nokkuð lengi að við þyrftum að styrkja ýmis ákvæði virðisaukaskattslaganna og kemur þar margt til það eru örar breytingar á ýmsum sviðum og ekki á það síst við um svonefnda rafræna sölu eða þjónustu sölu á vöru og þjónustu skulum við kalla það með rafrænum þætti þar sem landamæri auðvitað sem áður voru til staðar í hefðbundnum viðskiptum hverfa í raun og veru meira og minna þessi þróun kallar á aðlögun ýmissa skattalaga ekki þá síst virðisaukaskattslaganna í takt við þessar nýjar söluaðferðir og aukin viðskipti milli landa á þessu formi þetta á bæði við um skilgreiningar og efnistúlkun einstakra ákvæða í lögunum og ekki síður um alla skattframkvæmd það er skatteftirlit hvernig því sé hagað skattrannsóknir og annað í þeim dúr vinna við þessa endurskoðun er þegar hafin og stendur yfir og það má líta á þessar breytingar sem hér er að finna í frumvarpi sem fyrsta áfangann í því verki eins og kunnugt er er stór og breiður starfshópur að störfum með þátttöku allra þingflokka og hagsmunaaðila í bakhópi sem vinnur að heildarúttekt á skattkerfinu tilgangi þessa frumvarps má í stórum dráttum skipta í þrennt í fyrsta lagi er tillaga sem varðar rafræna þjónustusölu og skilgreiningu á henni þar hafa risið upp álitamál á undanförnum missirum meðal annars í tengslum við uppbyggingu gagnavera hér á landi en haft hefur verið náið samráð við hagsmunaaðila um úrlausn þessa máls í öðru lagi eru tillögur um aukið og hert eftirlit með virðisaukaskattsskyldum aðilum til að draga úr skattundandrætti og skattsvikum sem hætta er á að aukist við efnahagsaðstæður eins og nú ríkja og um leið meiningin að sjálfsögðu að bæta skil á skattinum í þriðja lagi eru ýmsar minni breytingar eins og nánar verður lýst hér á eftir varðandi rafræna þjónustu er í frumvarpinu lögð til breyting á lögunum til að skilgreina það betur hvað telst vera útflutningur á rafrænt afhentri þjónustu og telst þar með ekki til skattskyldrar veltu sem fyrr segir hefur á síðustu árum verið veruleg þróun sem hefur verið í gangi á sviði rafrænna viðskipta og rafrænnar þjónustusölu og ný og áður óþekkt vandamál komið í ljós vegna sölu á veraldarvefnum sem nauðsynlegt er að bregðast við vankantar á ákvæðum núgildandi laga að þessu leyti hafa í einhverjum tilvikum leitt til tvískattlagningar eða jafnvel engrar skattlagningar á vissum sviðum rafrænnar þjónustusölu með breytingunni verður tryggt að tiltekin rafrænt afhent þjónusta mun ekki teljast til skattskyldrar veltu þegar þjónustan er keypt af erlendum aðila sem ekki stundar starfsemi hér á landi og jafnframt verður tryggt að kaup á sömu þjónustu verði virðisaukaskattsskyld hér á landi þegar hún er nýtt hérlendis breytingar á þessu gera mönnum meðal annars kleift að afmarka það betur hvað telst til afhendingar á rafrænni þjónustu hjá gagnaverum hér á landi annað álitamál hefur komið upp í tengslum við starfsemi innlendra gagnavera en það varðar innflutning á netþjónum sem eru í eigu erlendra aðila sem ekki eru skráðir hér með starfsstöð að minnsta kosti þá í byrjun eða hvernig sem það nú er og vilja fá undanþágu frá því að greiða hér

þetta mál er torsóttara þar sem við eigum það ekki við okkur ein hvernig við göngum frá reglum í þessum efnum það er til frekari vinnslu í fjármálaráðuneytinu meðal annars í samstarfi við eftirlitsstofnun efta esa og fyrirheit um að það verði gert allt sem hægt er til að jafna samkeppnisstöðu starfseminnar hér miðað við það sem gerist í evrópu

að mæta óskum manna um hagstætt skattalegt umhverfi í því sambandi að minnsta kosti á einhverju uppbyggingar eða þróunarskeiði þessarar starfsemi varðandi eftirlit í virðisaukaskattskerfinu og áætlanir eða hvernig fylgst er með áætlunum sem þar eru gerðar eru í frumvarpinu einnig lagðar til breytingar í þá átt að bæta skil og eftirlit með greiðslu virðisaukaskatts áætluðum aðilum á virðisaukaskattsskrá hefur fjölgað verulega síðustu ár og hafa úrræði skattstjóra til að bregðast við því verið í raun afar takmörkuð

um það bil þrjátíu og tvö þúsund aðilar eru á grunnskrá virðisaukaskattsskrár og sæta um tuttugu prósent þeirra áætlun við frumálagningu nokkur hluti þeirra skilar þó skýrslu síðar en oft án greiðslu þær breytingar sem hér eru lagðar til stuðla að því að skilvirkara skatteftirlit komi til sögunnar og koma í veg fyrir að aðilar sæti ítrekað áætlunum meðal annars er lagt til að ríkisskattstjóri geti synjað aðila um skráningu á virðisaukaskattsskrá hafi opinber gjöld hans verið áætluð á næstliðnum þremur tekjuárum á undan því ári sem sótt er um skráningu þá er lagt til að sá aðili sem skráður er að nýju á virðisaukaskattsskrá eftir að hafa staðið skil á virðisaukaskattinum skuli nota hvern almanaksmánuð sem uppgjörstímabil í að minnsta kosti tvö ár eftir endurskráningu fleiri tillögur í þessa veru er einnig að finna í frumvarpinu þá eru lagðar til nokkrar breytingar á fjárhæðarmörkum frestum og skilgreiningum þannig er lagt til að fjárhæðarmörk þeirra sem undanþegnir eru skattskyldri veltu hækki úr fimm hundruð þúsund krónur í einni milljón króna og að heimild til að miða við lengra uppgjörstímabil verði þrjár milljónir króna í stað einn komma fjórum milljónum króna nú þessar breytingar eru að sjálfsögðu til rýmkunar enn fremur er lagt til að frestur til endurgreiðslu virðisaukaskatts verði lengdur úr fimmtán dögum í tuttugu og einn dag og að endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna vinnu manna við endurbætur og viðhald skuli fara fram í síðasta lagi þrjátíu dögum í stað fjórtán dögum eftir að ríkisskattstjóra berst erindi jafnframt er lagt til að endurgreiðsla virðisaukaskatts af sölu á heitu vatni og rafmagni til hitunar húsa og laugarvatns verði felld niður ljóst hefur verið í nokkurn tíma að endurskoða þyrfti endurgreiðslur þessar þar sem veitur hafa breyst þær hafa verið sameinaðar og nýjar verið stofnaðar þar sem ljóst er að upphaflegu forsendurnar fyrir þessu endurgreiðslukerfi eru brostnar er lagt til að endurgreiðsluheimild þessi verði felld niður og sala á heitu vatni og rafhitun á landsbyggðinni verði styrkt eftir öðrum leiðum samkvæmt nánari ákvörðun iðnaðarráðuneytisins sem hefur forræði á málefnum veitna að lokum er lagt til að framlengd verði um eitt ár það er til ársloka tvö þúsund og ellefu heimild til endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna kaupa eða leigu hópferðabifreiða til þeirra sem hafa leyfi til fólksflutninga í atvinnuskyni sömuleiðis verði framlengd heimild til að endurgreiða hundrað prósent virðisaukaskatt til byggjenda og eigenda íbúðarhúsnæðis og frístundahúsnæðis auk húsnæðis sem er alfarið í eigu sveitarfélaga eða stofnana og félaga sem alfarið eru í eigu sveitarfélaga talið hefur verið að þessi endurgreiðsla hafi reynst mjög vel haft verulega jákvæð áhrif til aukinnar atvinnu og jafnframt þjónað þeim tilgangi að koma þessum viðskiptum öllum saman betur upp á yfirborðið aðilum sem hafa nýtt sér þessa endurgreiðslu hefur farið fjölgandi og almennt er ánægja og samstaða um að þessi aðgerð hafi heppnast vel henni hefur verið fylgt eftir meðal annars með mjög öflugu samstarfi fjölmargra aðila undir kjörorðunum allir vinna og hér er sem sagt frú forseti lagt til að þetta fyrirkomulag verði framlengt um ár í viðbót það eru engin fyrirheit gefin um að þetta verði til frambúðar svona og einmitt mikilvægt að menn gangi út frá því að nota tækifærið á meðan þetta er við lýði sem og þær skattaívilnanir sem tímabundið voru tengdar þessu og einstaklingar sem kaupa þjónustu af þessu tagi geta nýtt sér í formi tiltekins skattfrádráttar þetta eru meginatriði frumvarpsins frú forseti og ég legg til að því verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari